Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero ringraziare la Presidenza estone per gli sforzi compiuti durante il semestre e, in particolare, per l'impegno profuso per favorire la digitalizzazione e la costruzione del mercato unico digitale. In questo ambito l'Estonia, paese del G5 digitale, è una realtà davvero all'avanguardia. Il 99 dei servizi legati alla pubblica amministrazione è gestito online, gli atti che non si possono espletare elettronicamente si contano sulle dita di una mano sposarsi, divorziare e comprar casa. E ancora, sono il paese europeo più avanzato in materia di voto elettronico, ho potuto constatarlo con i miei occhi a Tallinn. Copiamoli, sì, seguiamo il loro esempio, perché la digitalizzazione, accompagnata da una capillare alfabetizzazione informatica e da una normativa avanzata sulla cibersicurezza, permette enormi risparmi e maggiore efficienza, rafforzando i diritti dei cittadini europei. L'Estonia dimostra in modo plastico che non è la taglia di un paese a contare ma la qualità della sua visione politica.